Potencjalnie może i właściwie powinna przebudować całą gospodarkę w oparciu o zasadę efektywności zasobów. Może być szansą dla Unii, dla wszystkich krajów członkowskich, szansą na wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy.

Włożyła w to wiele pracy, jednak muszę przyznać, że niektóre z celów, które zostały tu zakreślone w konkretnym kontekście czasowym bo przecież za chwilę czy za parę miesięcy dostaniemy propozycję Komisji Europejskiej ono ma niejako wpłynąć na kształt propozycji Komisji Europejskiej, to wydaje mi się, że wprowadzamy cele, które burzą obecne regulacje, chociażby kwestia spalania odpadów nowe instalacje wybudowane za pieniądze między innymi krajowe i za pieniądze unijne i one mają mieć zmniejszony strumień odpadów.

Problematyczną kwestią są chociażby wymogi dyrektywy o ekoprojekcie nie sam ekoprojekt jest trudny, tylko wymagania, które zostaną postawione między innymi małym i średnim przedsiębiorstwom, a przecież nam chodzi o to, żeby one się również rozwijały. Myślę, że to, co jest chyba najważniejsze w tym całym koncepcie, to to, co powiedział pan Karl Heinz Florenz powinniśmy przemawiać do świadomości obywateli.